weil Kohäsionspolitik es möglich macht, dass es eine nachhaltige Entwicklung in den Regionen geben kann und dass Umstrukturierungsprozesse und auch Herausforderungen in den Regionen gut begleitet werden können. Einen Punkt möchte ich hier aber als zentralen Punkt auch für unsere Fraktion noch einmal deutlich machen Kohäsionspolitik kann nur funktionieren, wenn wirtschaftliche Entwicklung in der Bedeutung gleichgestellt wird mit einer sozialen Entwicklung, mit der Unterstützung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in der Ausbildung, und dann im Prinzip wirklich eine gemeinsame Verantwortung der Fonds, über die wir verfügen, in Anspruch nehmen kann. Das ist wie Hardware und Software zusammen alleine funktioniert es nicht.